Úlohou štátu ako garanta slobody svetonázoru musí byť nástrojom zahraničnej politiky Európskej únie. Obrana slobody pre všetky vyznania, ale rovnako aj pre zmenu vyznania.